Mit unserem Bericht zur kleinen Fischerei unterstreichen wir, dass wir ein Herz für traditionelle und handwerkliche Fischer haben und dass wir ihnen Gehör schenken. Die traditionelle Fischerei schafft pro gefangenem Kilo Fisch mehr Arbeitsplätze und produziert weniger CO 2 als die Industriefischerei.

Deswegen müssen wir immer wieder darauf aufpassen, dass sie beispielsweise bei der Quotenvergabe nicht benachteiligt werden. Wir stimmen morgen auch über die Position des Parlaments zu unseren Fischereiaußenbeziehungen ab. Dieser Bericht sollte die Grundlage für unsere zukünftigen Entscheidungen beispielsweise zu Fischereiabkommen sein. Ich bin froh, dass sich mit einer Ausnahme alle Fraktionen auf einen Text einigen konnten.

Hier scheint sich die EVP in letzter Minute der Mehrheitsmeinung anzuschließen.